Car, au fond, Monsieur le Vice président, je crois que tous nos collègues, quel que soit le banc sur lequel ils siègent dans cet hémicycle, ont partagé une partie de la frustration des corapporteurs.

Et au Conseil, j'entends des arguments incroyables, selon lesquels lorsque vous avez une activité transfrontalière par exemple si vous émettez des prospectus ou si vous dotez votre compagnie d'assurance d'un modèle interne, c'est à dire que vous êtes une grosse compagnie d'assurance ce serait l'autorité nationale compétente qui, au nom